Credeți că în contextul în care bugetul pe 2016 a fost construit, și am văzut aici consens între cele trei instituții, s ar fi putut să se aloce pentru 2016, pentru întreprinderile mici și mijlocii, fonduri mai multe Sau considerați că este valoarea optimă care s a putut asigura prin bugetul pe 2016, pentru că locurile de muncă până la urmă dau siguranța vieții oamenilor?